Rückschritte in ihren Haushalten verkraften und erklären müssen. Natürlich sind wir auch bereit, den schwierigen Weg, diese Entscheidungen zu erklären, mitzugehen. Aber wenn Sie beispielsweise einen Haushalt für die neuen europäischen Agenturen nehmen, dann werden Sie feststellen, dass Sie Einsparungen nicht ereichen können, weil wir im Gegenzug Mehrausgaben verkraften müssen. Wenn wir den zweiten Punkt nehmen, die europäische Statistik Der Rat hat jahrelang versucht, die europäische Statistik

Heute stellen wir fest, mehr Geld in europäische Statistik wäre eine richtige Investition gewesen. Ich sage das nicht, um Ihnen einseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben. Aber ich glaube schon, dass wir in den nächsten Wochen eine Diskussion brauchen, die sich an einzelnen sachorientierten Punkten entlangzieht und die nicht auf Prozentpunkte der Einsparungen in Europa Wert legt, weil wir am Ende das Ziel brauchen, dass die Menschen in Europa von einer gemeinschaftlichen Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union auch gemeinschaftlich profitieren.